Madame la Présidente, la question posée ici occulte le plus important, à savoir l'origine du problème. Pourquoi la Russie a t elle imposé un embargo sur nos produits agricoles? Elle le fait à cause de l'Union européenne, de ses sanctions et de sa politique agressive. L'Europe a regardé la paille dans l'œil du voisin russe, en ignorant la poutre dans le sien. En réalité, elle a voulu donner une leçon de morale à la Russie, à M. Poutine, voilà la réalité. Et pourtant l'indignation de l'Union européenne est sélective. Où est elle lorsque la commission du commerce international demande de moderniser notre union douanière avec la Turquie? Sur l'échelle des valeurs de l'Union européenne, la Turquie serait donc un partenaire plus respectable que la Russie? Où est l'indignation quand l'Union européenne accorde des préférences commerciales à l'Ukraine, un pays, je le rappelle, affligé par la guerre civile et la corruption depuis quatre ans.

Il faut tout simplement lever les sanctions européennes contre la Russie, qui n'ont pas lieu d'être.